hæstvirtur forseti í umræðu um þessa dagskrártillögu sem hér hefur verið flutt fram þá hefur það komið fram að þetta er mjög sérstakt þetta er vafalaust mjög sérstakt og það er líka mjög sérstakt að hæstvirtur forsætisráðherra hafi ekki viljað ræða um framkvæmdaáætlun þessa máls við þingheim og svara spurningum háttvirts þingmanns sigríðar ingibjargar ingadóttur og þessu hafi verið neitað í níu mánuði tilurð þessarar tillögu er meðal annars út af umræðu nokkurra þingmanna framsóknarflokksins í þessari viku sem hafa nú heldur betur látið í sér heyra gagnvart afnámi verðtryggingar og hvað líður áætlun ríkisstjórnarinnar um að koma með frumvarp um það háttvirtur þingmaður silja dögg gunnarsdóttir talaði hér fyrir nokkrum dögum síðan um þetta mál og meðal annars það að framsóknarflokkurinn hafi unnið sinn stóra kosningasigur út á þetta loforð við erum að ganga eftir því hvað líður áætlun ríkisstjórnar og það er auðvitað eðlilegt að hæstvirtur forsætisráðherra skýri